Die EVP Fraktion unterstützt den Bericht von den Kolleginnen Sommer und Moi.

Und es ist ein Gebot es ist keine Privatethik, es ist ein Gebot der Verträge, dass wir den Tierschutz berücksichtigen. Deswegen ist es auch juristisch geboten, dass wir hier etwas tun. Jetzt kann man natürlich argumentieren, irgendwann wird vielleicht diese Technik verbessert und ist effektiver.

Denn alles, was beim Tier ohne Probleme funktioniert, wird beim Menschen gemacht. Ich glaube, niemand möchte hier den Weg zum geklonten Menschen bereiten. Es stellt sich die Frage Wie können wir eine Gesetzgebung kontrollieren?

Ja, in drei bis vier Monaten haben wir den Test. Also diejenigen, die Kommission oder einige Kollegen, die sagen, es ist nicht nachweisbar, die sollen mal mit den Experten wirklich reden. Ich sage Ihnen eines, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen Es ist jedenfalls zehnmal einfacher als Futtermittel oder Lebensmittel nachzuweisen, die mit Hilfe der Gentechnik verändert wurden. Das ist wesentlich leichter. Und, bei allem Respekt, Herr Kommissar Sie wissen, dass ich Sie persönlich sehr schätze Einen Vorschlag zu machen für ein nationales Vermarktungsverbot von genetisch veränderten Futtermitteln und gleichzeitig zu sagen, das, was wir hier fordern, ist nicht nachweisbar, das ist schon absurd. Also Wir werden mit großer Mehrheit den Bericht Sommer Moi beschließen, wir werden kompromissbereit sein.